Opozice sice tvrdí, že nebyl zvolen legálně, svolává demonstrace, nicméně i místní organizace, která se zabývala dohledem nad volbami a jejich výsledkem, tvrdí, že výsledek byl v pořádku. Policie ovšem protestující rozhání slzným plynem a to už nepochybně v pořádku není a v tomto kontextu je třeba zásadně nesouhlasit s tím, kdy při velkých protestech v minulém období zahynulo více než 70 obětí. Jakkoli tedy označuje opozice tyto volby za zmanipulované, je třeba se smířit s tím, že došlo k ustavení prezidenta a jeho funkční období. Ostatně k jeho vítězství poblahopřála např.

Já myslím, že je důležité rozhodně podpořit úsilí skupiny význačných afrických osobností vedené Kofim Annanem a poskytnout jakoukoli potřebnou pomoc právě této skupině ze strany EU. Také Rada zmínila, že je nezbytné, aby mezinárodní společenství jednotně podporovalo dialog probíhající pod vedením Kofiho Annana. Je také důležité, podle mého mínění, podpořit aktivity OSN v reakci na události v Keni, které uskutečňuje nejen na politické úrovni, ale také konkrétní podporou postiženého civilního obyvatelstva. Je tudíž podle mého názoru velmi podstatné, aby EU prováděla nejen ten politický dialog, ale byla přítomna i v dané zemi konkrétní aktivitou, která pomůže situaci postiženého civilního obyvatelstva. Dokud nebude dohodnuto legitimní politické řešení, EU a její členské státy podle mého názoru nemohou s Keňou udržovat obvyklé vztahy. Situaci v Keni bude důležité i nadále pozorně sledovat. Mělo by se podpořit veškeré úsilí o ukončení násilí, to je samozřejmě prioritní, ale také zajištění demokracie stability a dodržování lidských práv.